Stališče Levice do zdravstva je v bistvu že toliko nasprotujoče stališču koalicije, petih, da jaz mislim, da bo minister Šabeder imel zelo kratek čas, da kaj naredi oziroma da sploh sede na ta stolček. Ker to, kar danes poslušam, in ko berem koalicijski sporazum pa dodatek zraven Levice, je to kratek čas za njega ne. Sploh še po teh zaslišanjih, ki je pač govoril o dodatnem, zavarovanju, tako tako ne, popolnoma v bistvu drugače kot Levica. To, kar je rekel kolega Trček, da tisti, ki so del problema, ne morejo biti del rešitve, jaz se strinjam. Pa dajte si pogledati svojo koalicijo, ne, saj to je del problema. In govoriti o problemu SDS, da je v tistih štirih letih dva štiri-dva osem naredila vse narobe v zdravstvu, v sedemindvajsetih letih skupne države, je pa, mislim, da kolega Trček, pa milo rečeno, neodgovorno. In guncanje na, na, na, na tam pri UKC-ju, ali kje je že bilo, poglejte si pričanje gospe Zofije Mazej Kukovič, ki je jasno povedala o tem, kaj je bilo dvanajsti drugi dva osem je bila afera, Lopata, mislim, Čista Lopata, ali kako se je reklo, ne. Torej, v nekem času, ki ga vi opisujete kot največji problem slovenskega zdravstva, od dva osem dalje imamo pa leve vlade, ki, so v prejšnjem mandatu koalicije dvakrat podprle interpelacijo Milojke Kolar Celarc, ki je tiste zakone, ki jih je prinesla v, v državni zbor, ki so bili potrjeni s strani koalicije, naredila totalni kaos v zdravstvu. Pa recite kar hočete, ampak po tistem so se začele pa stvari res eskalirati na polno, ne. Tako da jaz ne vem, po katerem, rangu oziroma tistih treh stopnjah Sokrata ste, ne, ker, jaz sem danes dobila občutek, da, da, da veste vse odgovore na vsa vprašanja. Lobiji, ne, kje so lobiji. Dajte že enkrat imena in priimke! Govoriti, da lobiji onemogočajo okolje pa zdravstvo pa ne vem kaj, vse imena in priimke! In na preiskovalni komisiji so bila so bili, imena in priimki so bili so bili. Ampak, kaj se potem zgodi? Gospod Šabeder užaljeno na hearingu reče: "Saj ste vi prijavila, ovadila, UKC." In zdaj se moramo mi nekje zagovarjati, ker smo delali nezakonito. Halo?! Če so delali nezakonito, nimate biti kaj užaljen. Povedati, narobe je bilo, mislim, sem pa tja, pol pa užaljenost. Nezakonito ni dovoljeno delati, preko naročilnic in tako naprej. Tako da to teh lobijih, mislim, to je že zdaj malo fama. In to je izgovor za to, da se da se, ohranja status quo v zdravstvu, lobiji so krivi za vse. Ni pa nekoga, ki bi rekel: "To državno zdravstvo, ki ga imamo, je centralizirano, popolni monopol zavarovalnice, je za zdravnike preobremenjujoče, je za preobremenjujoče, prenormirano za medicinske sestre, za družinske zdravnike in tako naprej. In potreba je pogledati izven teh okvirov, izven tega." In zdaj se pogovarjati, kaj so koncesije, so dobre ali niso dobre, koncesije je treba ukiniti! Ampak ne v smislu, kot misli Levica, ukiniti in potem ves denar dati v javni zavod, pa vsi kadri, noben da ne bo delal na tak način, kot je zdaj. Ukiniti v smislu, ker to, ta, te koncesije so izum tako napol malo socialistično, bi pa ne bi, ne, in ukiniti v smislu, dajmo, dati priložnost torej vsem, da javni denar, javno službo opravljajo vsi, ki so za to akreditirani, imajo zdravstveno dejavnost, ki opravljajo kvalitetno in so registrirani pač po vseh zakonskih določilih. Potem bomo lahko govorili o javnem zdravstvu, o denarju, ki sledi pacientu, kar danes definitivno to ne drži. Javno službo ne opravljajo vsi, ne, imate čisto drugače, v, v, v, v pa recimo, če hočete tako, kot ste se včeraj primerjali, v Avstriji, kdo opravlja javno službo, kdo dobi javni denar, torej tisti, ki ima vse potrebne papirje, če čisto po domače povem, da bojo ljudje razumeli, torej so akreditirani in opravljajo zdravstveno dejavnost po vseh predpisih in kakovostno. In se nič ne delijo na javne zavode pa koncesionarje pa zasebnike pa se potem lahko na ta, na ta račun se potem lahko seveda, to pa omogoča pol politiki, da se v državnem zboru pogovarjate o zasebnem in pa privatnem zdravstvu. Zdaj, najbolj pravim, pa boli to, ne, da tisti, ki zagovarjate javno zdravstvo, ravno delate tisto, torej ustvarjate, puščate status kaj centraliziranega, monopoliziranega zdravstva v Sloveniji in zato odhajajo in zdravniki in medicinske sestre in se zapirajo oddelki, in tako naprej, Tako da, analize pa nam kažejo, kako smo super oh in sploh. Eurohealth, consumer za dva osem nas je umeščal na dvajseto mesto od enaintridesetih držav. V dva petnajst na petnajsto mesto, danes dva osemnajst pa na enaindvajseto mesto, torej padli smo še nižje kot leta dva osem na nižji nivo. Naše naše analize, ki jih daje pa delati ministrstvo, pa država, pa kaže, da smo, super in sploh za to, da je treba osvati in govoriti, ni dovolj denarja. Ni dovolj denarja, to pa dajete občutek, češ, ljudje premalo plačujete v zdravstvo, zato pa ne dobite oskrbe. Ne, ni res. Zato, ker nimamo javnega zdravstva, ker imamo državno zdravstvo, zato nikoli ni dovolj denarja za bolnike oziroma bi morali tam dati, kjer, kjer je potrebno. Zdaj, jaz se bom dotaknila še samega, kandidata. Govoril je o čakalnih dobah, ne, ki so samo simptom tega državnega zdravstva, niso pa, ozdravljive tako, da bomo prečistili čakalne sezname, ampak so, je čakalne dobe se bo rešilo, ko se bojo zadeve sistemsko popolnoma obrnile in delale drugače, torej ko bomo imeli res tisto javno zdravstvo. Gospod Šabeder je v UKC eno leto. Eno leto od tu bi pričakovali človeka, da pozna vsaj, bom rekla, problematiko mladih zdravnikov, da pozna kljub temu problematiko, čeprav je bil na sekundar, terciarju tudi problematiko, domačih zdravnikov. Je bil je direktor, največje bolnišnice, ki je odraz slovenskega zdravstva, ki ni uspel s sanacijskim programom, pa lahko reče karkoli želi, ni uspel, triindvajset milijonov v lanskem letu, letos napovedanih petindvajset minusa milijonov minusa, na, računu, moralo bi bilo biti pa na petnajst in potem nižje dol. Torej, tukaj ni uspel. V času njegovega direktorovanja je dokončno razpadla otroška kardiologija, odšli so še zadnji kardiologi in zato je vprašanje zdaj, kdo je habilitiran na medicinski fakulteti za to področje. Po moje nihče, ker nimamo več teh, teh, ljudi. Pa hkrati, na KNEF, torej na Logarjevi komisiji se je pač pokazalo, da je bil tisti, ki je onemogočil lastnega zdravnika raziskovalca, ki se je želel pritožiti, ker pač ni dobil, ni uspel na javnem razpisu na ARRS-ju. Torej, onemogočanje lastnih raziskovalcev, po drugi strani pa govoriti, kako ni možnosti za raziskovanje v UKC-ju. Govoril je veliko sicer o korupciji. Jaz pa mislim, da je to bolj piarovsko, tudi ta prijava Zemljariča, glejte, januarja, piarovsko pa dan prej pred zaslišanjem objavljeno. Torej veliko govora, po mojem zelo malo narejenega, tudi v UKC-ju, in tako kot sem rekla, zaradi političnih igric, ki se bodo igrali znotraj koalicije, ta minister definitivno ne bo uspel, pa lahko še, ne vem, tudi, pride z zlato jabolko ali kakorkoli. In ta kontinuiteta, ki jo zagotavlja koalicija v tem državnem zdravstvu, bo ostala, bolniki pa bodo tudi ostali še vedno v čakalnih vrstah.